En helaas zijn er ook heel veel plekken in Europa waar ambulances niet een aanrijdtijd hebben van een half uur, maar er veel langer over doen. Het verplicht stellen van eCall is een cadeautje aan de automobielindustrie. Het is toch raar dat je een verplichte eCall moet inbouwen, maar dat je daarnaast zou mogen kiezen voor een commerciële. En je mag niet kiezen voor laat die chip maar zitten. Wij zien voor ons wat hier gaat gebeuren. Mercedes sluit een deal met een verzekeringsmaatschappij en BMW sluit een deal met een autoreparatiebedrijf.

OK, de chip doet niks zolang je de auto niet tegen een boom zet, maar hij trekt wel GPS. Het is een kwestie van tijd totdat de politie of de geheime dienst denkt dit is een manier waarop ik mensen kan tracken of totdat een hacker zo slim is om te regelen dat hij precies kan volgen waar jij bent. De Groenen zouden het geld dat hiermee gepaard gaat graag besteden aan verkeersveiligheid, maar dan ook échte verkeersveiligheid en niet schijnverkeersveiligheid zoals eCall.